Najlepša hvala za dano besedo. Spoštovani poslanci koalicije! Eden izmed izzivov v vaši koalicijski pogodbi je, da bomo postali družba znanja in sodobnih tehnologij; da bomo imeli internet ultravisokih hitrosti in prenosov podatkov na celotnem ozemlju države; birokratski in administrativni postopki bodo sledili digitalizaciji; z digitalizacijo in poenostavitvijo postopkov bo omogočeno, da se bodo javni uslužbenci v večji meri posvečali dejanskim problemom in bodo imeli dovolj časa za komunikacijo in iskanje rešitev za ljudi. To so stavki iz vaše koalicijske pogodbe, spoštovani poslanci. Danes pa je pred nami Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanaša na narejeno spremembo iz leta dva tisoč sedemnajst. V letu dva tisoč osemnajst ste namreč intenzivno proučevali in testirali nadgradnjo informacijskega sistema, ki bi naj omogočila izdajanje informativnega izračuna. Ugotovili ste, da avtomatizacije postopkov ni mogoče narediti v roku, saj je pridobivanje podatkov s strani virov omejeno. Zato predlagate umik avtomatičnega informativnega izračuna za letne pravice iz javnih sredstev, ki naj bi se začele uporabljati prvega septembra dva tisoč devetnajst, torej čez devet mesecev. Na izzivu, da bomo postali družba sodobnih tehnologij, torej padete že v samem začetku. Prav tako z digitalizacijo ne bo omogočeno, da bi se zaposleni na centrih za socialno delo posvečali dejanskim problemom in iskali rešitve za ljudi, saj se bodo še naprej ukvarjali z administracijo in birokracijo. Neverjetno je, da so v državni in javni upravi tako velik problem informacijski sistemi in da zaradi slabih informacijskih sistemov, ki bi danes morali biti vse, zaostajamo. Celo več, zaradi slabih informacijskih sistemov in medsebojne nekompatibilnosti pri nas stojijo postopki, delajo se velike zamude, študentje ne prejmejo štipendij v roku. Zaradi slabih informacijskih sistemov niti iz evropskega proračuna ne prejmemo evropskih sredstev, ki bi jih sicer lahko. Resnično neverjetno je, da se to dogaja v Sloveniji, in to v letu dva tisoč osemnajst, in da se ravno zaradi slabih informacijskih sistemov hromi ves sistem. In danes seveda želite, da se zaradi tega, ker nekdo nečesa ni naredil, spremeni zakon. To je neresno, to je neodgovorno in seveda v današnji dobi to je tudi popolnoma nesprejemljivo. V Slovenski demokratski stranki vašega predloga zakona ne bomo podprli. Podpiramo pa amandmaje Nove Slovenije. Hvala.